Herr Kommissionspräsident, ich danke für die klare Aussage zur Gemeinschaftsmethode. Wir sollten es uns vor Augen halten Beim Bruch des Stabilitätspakts, beim Bruch von Schengen durch Länder wie Dänemark wurde eines klar dass es die Mitgliedstaaten über den Rat sind, die die Regeln brechen. Wenn wir Glaubwürdigkeit an den Märkten zurückgewinnen wollen, müssen wir die Regeln einhalten. Das können nicht diejenigen tun, die die potenziellen Sünder sind. Deswegen müssen die Gemeinschaftsinstitutionen gestärkt werden. Ich glaube, das muss auch der Öffentlichkeit deutlich gemacht werden, nicht der umgekehrte Weg.